2020. Počínáme si přitom podobně jako pejsek s kočičkou z pohádky slavného českého spisovatele Karla Čapka. Ti se rozhodli, že si udělají dort, a aby jim opravdu chutnal, tak do hrnce dali vše, co měli rádi.

Mám obavu, že podobně to dopadne i s naším rozpočtovým rámcem. Také dáváme do hrnce spoustu přísad a dobře znějících závazků a doporučení, ale nemáme vůbec jistotu, že to dohromady bude fungovat. To, jak špatně dopadla Lisabonská strategie, dobře víme. Nyní máme strategii 2020 a k ní se snažíme udělat rozpočtový rámec. Problém je jak ve stanovených cílech, tak také v nástrojích, které zpráva doporučuje. Za nejhorší ze stanovených cílů považuji boj s klimatickými změnami, u nástrojů vidím velký problém v tzv. vlastních zdrojích a v možnosti vydávat dluhopisy. Vlastní zdroje znamenají ve skutečnosti novou evropskou daň a tu si nepřeji.